Spoštovano predsedstvo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci ter ostali gostje, lepo pozdravljeni. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zadevo imate danes pred sabo. Z novelo pa se pravzaprav predlaga umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice, to je za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendijo, subvencijo malice in kosila, ki naj bi se začel izvajati septembra dva tisoč devetnajst, in ga nadomeščamo z mehkim prehodom z uvedbo mesečnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic od meseca decembra dalje oziroma ohranitev izdaje informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena avtomatizacija postopkov. V letu dva tisoč osemnajst so potekala intenzivna proučevanja in testiranja za nadgradnjo informacijskih informacijskega sistema centrov za socialno delo za zagotovitev podpore masovnemu, avtomatičnemu, informativnemu izračunu za letne pravice in za izdajanje informativnih izračunov za vse pravice iz javnih sredstev na način, da bi bila zagotovljena dva cilja. In sicer, razbremenitev posameznikov, to je vlaganje vlog za podaljšanje veljavnosti letnih pravic in pa razbremenitev centrov za socialno delo, to je z avtomatizacijo izdajanja informativnih izračunov za podaljšanje veljavnosti letnih pravic. Ugotovljeno je bilo, da omenjenih ciljev v tem trenutku ni mogoče doseči v celoti, saj so bila v postopkih implementacije ugotovljena visoka tveganja vsebinske, časovne, tehnične in objektivne narave kot posledica kompleksne zakonodaje, ki ureja postopek priznavanja pravic iz javnih sredstev, in objektivna tveganja glede dostopnosti do podatkov iz virov, iz katerih centri za socialno delo pridobivajo podatke, potrebne za odločanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi ugotovljenih tveganj ugotovilo, da bi le tako lahko povzročila negativne posledice tako za upravičence, saj pravica ne bi bila pravočasno priznana kot tudi za centre za socialno delo, na katere bi se obračali nezadovoljni upravičenci. Pomembno je poudariti, da predlog novele s prvim januarjem dva tisoč devetnajst ohranja ključno prednost, ki jo je prinašala prejšnja novela ZUPJSG, to je tako imenovano razbremenitev strank, ki jim od decembra dalje ne bo potrebno več vlagati vlog za podaljšanje pravice, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, subvencije za malice, subvencije za kosila, saj bo o podaljšanju pravice odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti. Postopki za priznavanje pravic se že postopoma avtomatizirajo in ocenjujemo, da se bodo prvi informativni izračuni začeli izdajati predvidoma v drugi polovici leta dva tisoč devetnajst. Predlagam, da s strani ministrstva vloženi predlog zakona potrdite, s čimer boste zagotovili, da se bo prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev s strani centrov za socialno delo po uradni dolžnosti opravil kvalitetno z manj problemi, z manj zaostanki in tudi in predvsem lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev. V skladu s sto osemintridesetim členom Poslovnika Državnega zbora Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga, da se tretje branje zakona opravi na isti seji. Hvala lepa.